to, že naším klíčovým partnerem do budoucna musí být Spojené státy americké, že klíčovou organizací z hlediska bezpečnosti Evropy je NATO.

Myslím, že je to velmi správné, není možné, abychom zde v Evropě měli pocit, že se nás obrana netýká a že můžeme peníze ve státních rozpočtech využívat na různé bohulibé věci, nikoli na vlastní obranyschopnost.